Având în vedere că până în 2020 avem o fereastră de timp de 10 ani și că rezultate notabile privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pot avea loc în domeniul eficienței energetice a clădirilor și în domeniul transportului și, având în vedere că suntem în plină criză economică și că oamenii își pierd locurile de muncă, trebuie să subliniem că economia verde poate crea milioane de locuri de muncă. Pentru situații specifice trebuie să venim cu soluții specifice. De aceea, sper că soluția va fi că dumneavoastră, Comisia Europeană, împreună cu Parlamentul, vom putea găsi soluții inovative pentru a crește investițiile în eficiența energetică. Parlamentul a propus soluții interesante, creșterea cotei din Fondul European de Dezvoltare Regională din 2014, crearea unui fond special începând cu 2014, posibilitatea de a utiliza un TVA redus, pentru eficiență energetică și energii regenerabile.